Mevrouw de commissaris, als laatste spreker op de officiële sprekerslijst zal ik proberen om dit debat samen te vatten.

Excuses voor de tolken op dit late uur, maar wat wij daarmee bedoelen, ondanks het feit dat wij amper nog monniken hebben in Nederland, is het feit dat je gelijke situaties gelijk moet behandelen. Dus eisen die je stelt aan producenten hier moeten ook gelden voor producten die bij ons de markt op willen. Anders maak je het onze boeren gewoonweg onmogelijk om te concurreren. Dat geldt dus voor identificatie en registratie van runderen en voor dierziektenmaatregelen in Brazilië. Maar dat geldt ook voor Amerikaanse chloorkippen en hormoonmelk. Of voor gekloonde dieren, en de lijst met voorbeelden is lang, mevrouw de commissaris. Als ik onze collega's zo hoor, dan heb ik het idee dat dit parlement de nieuwe Commissie vooral daarop, op die gelijke behandeling van gelijke gevallen, zal afrekenen en niet, zoals wij nu doen, vijf jaar na dato, maar eigenlijk al voordat de nieuwe Commissie op het pluche plaatsneemt.

Bijvoorbeeld het feit dat vaccinatie een grotere plek heeft gekregen in de bestrijding, gelukkig maar.